Dziś rano polski minister finansów, występując w tej Izbie w sprawie kryzysu w strefie euro, przedstawił w swoim egzaltowanym wystąpieniu wizję wojny, do której może doprowadzić kryzys w Europie.

Gdy byłem prokuratorem generalnym w poprzednim rządzie, podejmowaliśmy liczne działania służące walce z korupcją.